În al doilea rând, cred că trebuie să votăm proiectul PPE ALDE ECR, fiindcă ne temem, mulți dintre deputații acestui Parlament, pentru calitatea vieții politice din Venezuela. Decizia de ieșire din Comisia interamericană va însemna că nimeni nu va mai fi în calea lui Chavez atunci când va încerca, așa cum a mai făcut o de altfel și până acum, să și subordoneze puterile statului. În al treilea rând, există pericolul ca această retragere să conducă și la retragerea Ecuadorului, astfel încât Venezuela și Ecuador să încerce să pună pe picioare un sistem de justiție paralel, care să așeze revoluția înaintea drepturilor omului.